Monsieur le Président, Madame la Médiatrice, avant de vous interpeller sur un sujet grave, je veux, moi aussi, vous féliciter pour l'excellence de votre travail et vous en remercier. Lors de la dernière session, ici, nous avons voté une résolution extrêmement importante sur les moyens que se donnera le Parlement européen pour mieux lutter contre le harcèlement sexuel.

Malheureusement, je le dis et je vais répéter, je ne dis pas que ce Parlement est bourré de harceleurs et bourré de harcelés, mais néanmoins ce phénomène existe et, malgré le vote de cette résolution de qualité, je sens déjà les freins et les résistances en interne, y compris de la part de l'administration.